Gospođo predsjednice, tehnološki napredak ključan je za održivu poljoprivredu u Europskoj uniji. Poljoprivredna proizvodnja zasnovana na industrijskim principima proizvodnje rezultira štetnim učincima na sve sastavnice okoliša i zato su nam nužni novi načini promišljanja tehnološkog napretka poticanjem onoga što snižava ulazne troškove i cijenu proizvodnje uz minimalne utjecaje i rizike na okoliš, zdravlje, sigurnost hrane i bioraznolikost. Ali treba nam i nova, odgovornija regulacija zasnovana na poštovanju načela predostrožnosti, pogotovo kad se radi o novim tehnikama oplemenjivanja i uzgoja bilja. Ovo izvješće promovira nove tehnike genetskog inženjeringa te zaziva izmjenu zakonodavnog okvira EU a za GMO s ciljem da olakša njegovu autorizaciju, čemu se odlučno protivim. Promovira sintetičke kemijske pesticide klasificirajući ih kao nisko rizične iako nisu prošli detaljan postupak procjene rizika, što smatram neodgovornim. Poštivanje načela predostrožnosti smatram ključnim u sprječavanju šteta koje mogu biti daleko veće od planiranih dobiti i o tome bi političari trebali voditi računa kada predlažu izvješća ili zakone.